Panie Przewodniczący! Chciałabym, jako sprawozdawca budżetu Unii Europejskiej na rok 2011, podkreślić konstruktywną rolę, jaką odegrała prezydencja belgijska. Dziękuję także za zaangażowanie Komisji Europejskiej. Nasze wysiłki jednakże nie kończą się. Wręcz przeciwnie, w tej chwili powinniśmy je zintensyfikować. Osobiście uważam, że fiasko negocjacji budżetu na rok 2011 jest porażką nas wszystkich. Pragnę się jednakże podzielić tu z Państwem moją interpretacją, dlaczego do tego fiaska w poniedziałek doszło.

Nie udało nam się zakończyć ich w terminie, ponieważ ze strony tych kilku państw członkowskich po prostu nie było woli rozmowy. Osobiście dla mnie jest sytuacją przykrą i bardzo zaskakującą, kiedy wokół stołu negocjacyjnego siedzą dyplomaci, siedzą wiceministrowie finansów i nie chcą rozmawiać o finansach, o przyszłym finansowaniu i o obecnym finansowaniu Unii Europejskiej. Jest to absolutnie dla mnie niezrozumiałe i niedopuszczalne, bo co się ma wydarzyć dalej, jeżeli politycy i dyplomaci nie chcą ze sobą rozmawiać? Następna moja uwaga to to, że napięcie wokół dyskusji o budżecie na rok 2011 zaczęło się, ponieważ Parlament Europejski chce zwrócić uwagę państw członkowskich na problem, który przewidujemy na przyszłość i który już dzisiaj widzimy że Unia Europejska podejmuje się ciągle nowych zadań, otwiera ciągle nowe tereny działalności, ma coraz więcej ambicji, a równocześnie państwa członkowskie, które tym ambicjom kibicują, równocześnie nie chcą tych ambicji i tych planów, i tych działań, i tych nowych obszarów finansować. Musimy o tej coraz bardziej powiększającej się różnicy rozmawiać. W czasach kryzysu tym bardziej należy rozmawiać o finansach, tym bardziej należy rozmawiać o tym, jak Unia Europejska ma być finansowana, tym bardziej potrzebny jest Parlament Europejski i nie jest w tej chwili czas na tworzenie tabu budżetowego.